Mais nous sommes fous! Sommes nous devenus complètement fous? Au moment où tout va mal, où le bateau coule, nous consacrons des sommes astronomiques à un projet dont nous ne voyons absolument pas en tout cas à moyen terme une quelconque perspective.

Quoique On a pointé programme cadre, Europe 2020, la recherche, etc, mais tout ce qu'on met dans ce poste là, on ne le met pas ailleurs. On ne le met donc effectivement pas dans les énergies renouvelables qui, elles, sont porteuses d'effets immédiats. Si on investit tout de suite dans les renouvelables, on a immédiatement un effet.

Je ne comprends donc pas comment nous pouvons continuer à nous engager dans une telle folie au moment où nous sommes en telle difficulté.

2020! On va continuer cette progression? Je pense vraiment que nous sommes totalement hallucinés par ce projet, auquel nous tenons de façon presque maladive, alors que tous les indicateurs sont au rouge.